Es ist einiges passiert, das gut funktioniert, wo es läuft.

Wir haben einen Haushalts TÜV eingeführt, das europäische Semester. Wir haben einen Stabilitätspakt mit Zähnen beschlossen auch das ist gut. Gestern Nacht das war ein wichtiger Schritt hin auf diesem Weg zur Stabilitätsunion.

Italien hat eine Rentenreform angekündigt. Hier müssen wir ganz klar sehen Wir sind noch auf dem Weg zur Stabilitätsunion.

Ich bin ganz sicher, dass das eine wichtige Aufgabe sein wird auf dem Weg hin zu dieser Stabilitätsunion.